Domnule președinte, domnule comisar Šemeta, mulțumesc tuturor colegilor care au participat la această dezbatere. Criza care a provocat dureri foarte mari multor cetățeni ne a învățat însă un lucru, și anume că avem nevoie de reforme profunde. Această criză a constituit și o oportunitate, pentru că cetățenii nu doresc să mai accepte evaziunea fiscală, planificarea fiscală agresivă și, în aceste condiții, ne cer nouă, instituțiilor europene, să acționăm cu hotărâre și la nivel european. Vă mulțumesc și sper ca acest raport să fie adoptat astăzi.